Musimy przyjmować chińskie metody w niektórych sprawach.

Ja nie wiem, co jest gorsze dla Tybetańczyków czy bycie w Europie, czy bycie w Chinach.